Sarah est morte le 4 avril dernier, à Belleville, battue à mort et défenestrée par un jeune musulman radicalisé.

Il la traitait de sale juive au quotidien, la terrorisait mais la justice, aujourd'hui, lanterne et s'interroge sur le caractère antisémite de ce crime. On croit rêver, comme on hallucine, quand on entend certains, juste à l'instant dans cet hémicycle, qui remettent en cause et pour les mêmes raisons, sans doute, la définition internationale de l'antisémitisme. Une définition essentielle. Faut il encore convoquer Camus, ici, si l'on veut nommer les choses, agir et poursuivre en conséquence.